Madame la Présidente, chers collègues, un enfant de sept ans comprendrait que le marché de l'énergie ne peut être un marché ouvert et concurrentiel et qu'il fait partie des monopoles naturels d'État pour la sécurité énergétique. En effet, prenons le marché de l'électricité ce qui est cher, ce sont les surcapacités de production utilisables épisodiquement, lors des pics de demande.

Enfin, pour obéir aux États Unis, et donc faire la guerre à la Russie, sortir de la sécurité énergétique avec la Russie pour l'insécurité énergétique sans la Russie.